Eine Investitionslücke, bei der es an Schulen, an Verkehrsverbindungen, an Netzen fehlt, an Breitbandversorgung in den Regionen Breitband für alle, damit die Wertschöpfung dahin kommen kann, wo die Menschen sind. Es fehlt an vielen Dingen, die wir

Ich glaube, dieses Parlament hat bewiesen, dass es zu Wichtigem, zu Großem in der Lage ist, in kürzester Zeit Gutes auf den Weg bringen kann. Wir werden das Projekt weiter begleiten.